Ak majú byť medzinárodné záväzky opodstatnené, ak majú mať svoj zmysel, tak potom je na mieste aj ich vymožiteľnosť a vymáhanie.

Na druhej strane treba zdôrazniť, že tieto sankcie by mali mieriť voči čelným predstaviteľom režimu. Nie voči občanom, ktorí v Iráne žijú a ktorí už majú aj tak pomerne komplikovaný život. Okrem toho tu je aj druhý rozmer a tento rozmer je diplomatický a diplomatické vyjednávania. Som presvedčená, že ak sa budeme snažiť tieto diplomatické vyjednávania viesť aj v iných oblastiach, ak sa nám podarí presvedčiť o tom, že máme záujem na korektnom partnerstve aj s krajinami, ako je Irán teda nie celkom s jeho režimom, ale s krajinou ako takou tak potom sa nám podarí byť úspešní aj v oblasti kontroly